Spoštovani predsednik, upam, da se bodo vaše napovedi uresničile. Še dobro se spomnim leta tisoč devetsto devetdeset, ko je moje mesto Krško, pravzaprav njegovo staro zgodovinsko jedro plavalo na vodi in ko so gasilci in občani sami z velikimi napori reševali, kar se je rešiti dalo. Nisem proti tistim, ki si prizadevajo za ohranitev naravnega okolja , a da se oglašajo zdaj, ko je veriga elektrarn na spodnji Savi pri koncu, ni spremenljivo in to zaradi ene same ribice. O tem, koliko ljudi ne bo imelo dela, koliko strokovnjakov ne ve, kaj se bo zgodilo, ali naj grejo delat v tujino, nisem niti govoril. Ali pa se kdo vpraša, koliko nas stanejo take izgube zaradi izpada električne energije, ki jo bomo morali uvoziti ali pa pridobiti na bolj umazan način. Spoštovani kako in kdaj boste poskrbeli, da državljani Slovenije in še posebej prebivalci ob reki Savi, ne bomo žrtev majhnih skupin in interesov, ki so zelo verjetno stojijo za njimi? Hvala.